Głosowałam za tym dokumentem, gdyż zawiera szereg rozwiązań ułatwiających i usprawniających uznawanie kwalifikacji. Wprowadzenie europejskiej karty umiejętności, poprawienie dostępu do informacji dla pracowników czy wprowadzenie minimalnych wymogów dotyczących edukacji w przypadku niektórych zawodów to znaczne ułatwienie dostępu do rynku pracy wewnątrz Unii Europejskiej. Szczególnie cieszy mnie uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek, które przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej ukończyły licea medyczne i pomimo wielkiej wiedzy i doświadczenia nie były objęte systemem automatycznego uznawania kwalifikacji. Tym samym kończy się dziesięcioletni spór w tej sprawie.